În același timp, ea furnizează beneficii nu doar pentru noi, ci și pentru generațiile viitoare.

Acordul Verde European își propune să reprezinte un instrument și un mecanism prin care statele membre să fie determinate, printre altele, să concureze la păstrarea biodiversității. Cu toate acestea, statele membre trebuie să înțeleagă că este nevoie să vină cu o finanțare adecvată și suficientă pentru atingerea acestor obiective. Agricultura trebuie să fie privită ca partener în această bătălie pentru menținerea biodiversității. De asemenea, fermierii trebuie să fie sprijiniți financiar pentru ca practicile lor agricole să fie conforme cu obiectivele de mediu.